virðulegi forseti ég þakka háttvirtum þingmanni ágætt svar það er heiðarlegt að koma fram og lýsa því yfir að menn skorist ekki undan umræðunni enda hefur þingmaðurinn ekki gert það og ég mun aldrei saka hana um það það er alveg rétt hjá henni að það eru erlendir kröfuhafar sem eiga bankana í dag hverjir eru það ef við veltum því aðeins fyrir okkur eru þetta aðilar sem störfuðu mjög náið með þeim sem áttu bankana áður alltsvo þeir sem voru að dæla peningum inn í bankana það voru þeir sem tóku gríðarlega áhættu að fjárfesta í íslensku bankakerfi ég hef miklar áhyggjur af því að þessir aðilar séu kannski ekki skömminni skárri en þeir sem ráku bankana hér áður og það er fullkomið ábyrgðarleysi að vita ekki hvert eignarhaldið er og vita heldur ekki hvert það muni fara það er á ábyrgð okkar sem störfum hér á alþingi í dag við getum rætt og farið yfir mistök fortíðarinnar mistök annarra það er auðvelt að tala um það en erum við að gera sömu mistök er ríkisstjórnin að gera sömu mistök ég óttast að því miður hafi hlutirnir kannski ekki breyst til hins betra og ég skora á háttvirtan þingmann vegna þess að ég veit að hún er áfram um að breyta hlutunum að skorast aldrei undan því að benda á það sem miður fer jafnvel þó að um